J'en ai une fois de plus la conviction nos deux institutions au delà des différences de sensibilité qui peuvent se faire jour ici ou là se trouvent à peu près exactement sur la même longueur d'onde, tout simplement parce que nous avons le même objectif une fiscalité plus transparente, plus efficace et, en même temps, plus juste.

À cet égard, je tiens à vous assurer que la décision de limiter l'application de cette directive aux groupes multinationaux, dont le chiffre d'affaires est au delà du seuil de quelque 750 millions d'euros par an, n'est pas contrairement à ce que j'ai pu entendre dire le résultat d'une lâcheté ou d'une

Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'il ne faut pas que nous bâtissions une nouvelle strate, une nouvelle norme, ou que nous compliquions encore les choses.

Si on l'abaissait, on imposerait en réalité une nouvelle charge administrative à des sociétés qui représentent uniquement 10 des revenus des multinationales, mais des sociétés qui ne sont pas elles mêmes soumises à cette obligation, si on suit les règles en matière de reporting pays par pays de l'OCDE. Ce serait donc à la fois très coûteux, très lourd et, en vérité, totalement inefficace.

Mais il y a les limites tout simplement juridiques et légales que j'ai indiquées dans mon introduction.

Aujourd'hui, je crois vraiment que la Commission et le Parlement marquent un autre pas un nouveau pas dans la bonne direction.

Il y a donc du travail pour moi pendant cinq ans, du travail pour vous pendant cinq ans et du travail pour mon successeur, mes successeurs, les successeurs de vos successeurs.

Je vous invite tous à contribuer, comme vous le faites évidemment, à ce que ce débat soit toujours au premier plan de l'agenda politique de notre Union, prenant appui sur c'est vrai cette formidable demande citoyenne qui se tourne vers nous.